Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, même si je suis de celles qui pensent que la rencontre d'hier avec Benyamin Netanyahou n'aurait jamais dû se tenir dans ce contexte, je vous remercie particulièrement pour votre attitude ferme à son égard. J'aurai, malgré tout, trois questions, par rapport à cette rencontre et par rapport à la déclaration de M.

Trump, qui est plus que regrettable elle est condamnable, car elle bafoue les lois internationales êtes vous prête, Madame la Haute représentante, à jouer le rôle de médiatrice pour relancer les pourparlers de paix sur la base des résolutions des Nations unies? Je pense que l'Union européenne en a les outils on a parlé de l'accord d'association elle en a la force, mais elle en a surtout la responsabilité politique pour la paix au Moyen Orient, mais aussi pour le vivre ensemble en Europe. Deuxième question outre l'idéologie de la colonisation du gouvernement Netanyahou, soutenue par M. Trump, la politique de destruction d'infrastructures palestiniennes financées par l'Union européenne et les États membres démontre l'arrogance du gouvernement israélien actuel. Êtes vous prête, Madame la Haute représentante, à exiger des compensations?